virðulegi forseti á undanförnum dögum hafa stjórnvöld þurft að glíma við ótrúlegar aðstæður og óvænta erfiðleika sem ég býst við að fæst okkar muni upplifa á nýjan leik ég vil segja að þessa daga hefur mér fundist að þeir tveir ráðherrar sem málið hefur mest hvílt á forsætisráðherra og viðskiptaráðherra hæstvirtur staðið sig vel í sínum störfum komist vel frá sínum verkum og það er ástæða til að vekja athygli á því og þakka þeim fyrir þeirra framgöngu ég er sammála því sem fram kom í máli hæstvirts forsætisráðherra að það beri að huga alvarlega að því að skoða möguleikana á lögsókn í bretlandi á hendur breskum stjórnvöldum fyrir framferði þeirra bæði gagnvart landsbankanum og kaupþingi

og engu lagi lík og sæmir ekki þjóð sem vill kalla sig vinaþjóð okkar íslendinga mér finnst meiri mannsbragur á því að bregðast við framkomu gordons brown og allisters darling með þessum hætti en hinu að nota þessar aðstæður til þess að tala fyrir því að íslendingar eigi að ganga í evrópusambandið í ljósi þess sem við öll vitum að jafnvel þó að við hefðum verið í evrópusambandinu við þessar aðstæður og haft evruna hefðum við eftir sem áður staðið ein á báti vandi okkar hefði verið sá sami og niðurstaðan sú sama að skuldir íslenska bankakerfisins voru margfalt meiri en íslenska ríkið gat ábyrgst hver ríkisstjórnin á fætur annarri í evrópusambandinu hefur lýst því yfir að hún ábyrgist sitt bankakerfi en engin þeirra svo að ég viti til hefur lýst því yfir að hún taki ábyrgð á bankakerfi annars ríkis hvort sem það er í evrópusambandinu eða evrópska efnahagssvæðinu mér fannst virðulegi forseti að hæstvirtur félagsmálaráðherra gengi fram með yfirlýsingu sem er algjört nýmæli hún lýsti því í raun yfir að stjórnarsáttmálinn væri úr gildi fallinn aðstæður hefðu breyst svo mikið að ákvæði í honum ættu ekki lengur við og nú ætti ríkisstjórnin að söðla um þó ekki væri um það samið á milli stjórnarflokkanna og sækja um inngöngu í evrópusambandið við vitum hvað í því felst við vitum að í því felst að við opnum fiskveiðilögsögu okkar aftur upp í tólf mílur fyrir breta

við vitum að við opnum fyrir það að breski ríkissjóðurinn og bresk fyrirtæki geti keypt hér upp útvegsfyrirtæki og fiskveiðiheimildir og nýtt þær á þann hátt sem þeim sýnist og finnst einhverjum hér líklegt að þeir muni hugsa um íslenska hagsmuni ofar sínum eigin þetta vitum við virðulegi forseti það sem við vitum ekki er hvað þeir vilja sem tala fyrir því að við göngum inn í evrópusambandið vill samfylkingin ganga að sjónarmiðum evrópusambandsins sem eru þekkt eða setur hún einhver samningsmarkmið af sinni hálfu í þessu efni vill varaformaður framsóknarflokksins ganga að sjónarmiðum evrópusambandsins eða setur hún einhverja fyrirvara og skilyrði fyrir því að samningar geti tekist það kom ekekrt fram enginn fyrirvari um þetta efni hjá þeim sem um þetta mál hafa fjallað núna og ég hlýt að álykta sem svo að þeir séu ekki að viðkomandi séu sammála þeirri stefnu sem evrópusambandið hefur í þessum efnum virðulegi forseti það er mikilvægt að hefja endurreisnarstarfið þungamiðjan í því hlýtur að hvíla á seðlabanka íslands við erum í þeirri stöðu að annar stjórnarflokkurinn hefur lýst yfir vantrausti á aðalbankastjóra seðlabankans ég fæ ekki séð virðulegi forseti hvernig ríkisstjórnin á að geta með trúverðugum hætti fylgt fram sinni stefnu til endurreisnar í íslensku atvinnulífi öðruvísi en að á bak við þá sem þeirri stefnu eiga að fylgja og setja fram af hálfu seðlabankans ríki fullkomin eining þannig að menn verða að greiða úr þessu vantrausti áður en lengra er haldið virðulegi forseti ég vona það og tek undir það með háttvirtum formanni framsóknarflokksins að á þessum dögum þýðir ekki að henda mönnum úr bátnum þegar við erum í brimlendingunni það verður að láta áhöfnina ná landi áður